Nous voyons le résultat l'Europe est en crise environnementale, sociale, économique et politique.

Nous ne pouvons pas accepter et cela a été dit par plusieurs intervenants que la Commission de l'Union Européenne intervienne au niveau des régions dès lors qu'un État membre ne respecte pas les règles du pacte de stabilité et de croissance.